La frontière extérieure est une frontière commune vous l'avez rappelé et ce qui est commun doit être géré en commun. Qu'on ne vienne pas me dire que Frontex, avec son statut actuel, est l'instrument adéquat pour ce faire. Frontex, actuellement, est en réalité un mendiant, un mendiant qui quémande auprès des États membres du matériel, des bateaux, des experts, des garde côtes.

Si la frontière commune doit être gérée en commun, le statut de Frontex doit être fondamentalement revu il faut un vrai corps de gardes frontières européens, des procédures européennes communes, sous l'autorité d'un opérateur commun.

Mais négocier avec Erdogan qui, sous prétexte de combattre le terrorisme, bombarde en réalité les Turcs ce qui fait l'affaire de l'État islamique négocier avec Erdogan qui, à l'évidence, ne fait rien contre l'industrie des passeurs qui fleurissent dans la région de Bodrum est un pari risqué.